Monsieur le Président, excusez moi, vous n'avez pas donné la voix à la partie adverse. Je trouve extraordinaire que nous ayons débattu hier de cette résolution et que, au contraire, au moment où nous la déposons et où nous demandons un moratoire de cinquante ans sur l'exploitation des richesses pétrolières, au moment où nous demandons une charte contraignante, et alors que nous savons que les pays ont jusqu'à la fin du mois d'avril pour réclamer, au niveau de l'ONU, la souveraineté des fonds sous marins et donc, effectivement, cette idée de souveraineté, accompagnée d'un déploiement militaire, c'est pour le moment que ça se joue. Si nous ne marquons pas la différence et faisons entendre notre voix, c'est un pas en arrière, et nous ne serons pas proactifs et je ne suis absolument pas d'accord avec ça.